Je trouve vraiment bien que les différents commissaires aient pu travailler ensemble et que la dimension du marché intérieur soit incluse, parce que c'est un vecteur de croissance.

Nous ne les nions pas et, pour ma part, je suis heureuse quand la Commission, comme elle en a déjà fait usage, apprécie intelligemment les textes que nous avons adoptés. Cela dit, c'est une chose d'avoir un principe et un peu de flexibilité, c'est une autre de n'insister que sur la flexibilité et d'oublier, éventuellement, le principe. Par conséquent, je crois que si nous sommes d'accord sur ce point, nous ne sommes finalement pas si loin les uns des autres.

Personnellement, j'y tiens énormément.